Hernationaliseren van Europees beleid is geen democratisering van Europees beleid en dat is het fundamentele verschil dat hier op tafel ligt. Ik dank alle collega's die hebben deelgenomen aan het debat.